Wir sollten darauf achten, dass die Mitarbeiter in den Mitgliedstaaten die richtige Ausbildung bekommen, und auch hier danach trachten, dass Bürokratieabbau und Effizienz in diese Bereiche einziehen. Wir haben gesehen, dass der Europäische Rechnungshof pro Jahr durchschnittlich drei Fälle bei der Betrugsbekämpfungsstelle OLAF anzeigt, so dass man sieht, dass also nicht der Betrug im Mittelpunkt steht, sondern oft die vielen Finanzverfahren.

Deshalb bitte ich die Kommission zu überlegen, hier ein eigenes Ausbildungsprogramm aufzulegen, sodass solche Formalfehler in Zukunft verhindert werden können.